Títo ľudia sú zabíjaní len kvôli získaniu orgánov vhodných na transplantácie pre klientov prichádzajúcich do Číny a do ich nemocníc z celého sveta.

Priznám sa, že je pre mňa nepochopiteľné, že národ s takou bohatou kultúrou a civilizáciou vôbec začal s takýmto dekadentným prístupom k ľudskému organizmu. Som presvedčený o tom, že ak sa vrcholní predstavitelia tejto krajiny zamyslia nad etickým aspektom tohto konania, okamžite pochopia, že s tým musia prestať.